Ja, seveda želim. Hvala lepa. poglejte, premier, ne. izgovarjate se, da gre, da je šla madridska konferenca v podaljšanje. podaljšanje gremo predvsem mi - mi bi konec leta morali imeti Nepan in pa dolgoročno podnebno strategijo že izdelano in bi jo že morali poslati Evropski komisiji. In kje smo? Nikjer. Za nameček še slišim, da si ob vsem tem žagamo lastno kadrovsko vejo tistih, ki bi na ministrstvu Nepan že zdavnaj lahko pripravili. Ampak ne - mi se igračkamo in to outsourcamo zunanjim izvajalcem. Skratka, spoštovani premier, zamujate s pripravami ključnih dokumentov, z novelo energetskega zakona ste omogočili prikrite subvencije fosilni industriji. Pospešeno delate na širitvi ljubljanske obvoznice. Predloga za zeleno proračunsko reformo, ki jo je štiri leta pripravljala prejšnja vlada, se niste niti dotaknili. In še zmeraj zmečete na desetine, morda celo na stotine milijonov evrov za okolju škodljive subvencije. So to zelene politike? Je to zeleni preobrat? Je to zavest o trenutku, v katerem se nahajamo? Mi moramo emisije toplogrednih plinov hočeš nočeš zmanjšati, razpoloviti za petdeset procentov zmanjšati do leta dva tisoč trideset. In kolikokrat naj to še ponovim? Do leta dva tisoč trideset. In tu ni problem samo energetika, ne. Problem so tudi drugi sektorji, zlasti promet. In papagajsko ponavljanje "NEKdve, NEKdve", ne bo zmanjšalo teh, emisij. NEK-adve niti ne moremo postaviti do leta dva tisoč trideset, spoštovani premier, tudi če bi ga danes imeli v strategiji že dogovorjenega. Tako da prosim za konkretne odgovore. Kateri ukrepi, kdaj bodo izvedeni, za koliko se bodo na podlagi teh ukrepov znižale emisije toplogrednih plinov in za koliko bo Slovenija zmanjšala emisije toplogrednih plinov do leta dva trideset? Hvala.